Wir wissen, wie zeitraubend und frustrierend es sein kann, nach einem Umzug in anderes Land ein Auto dort anzumelden. Wir wollen daher für Vereinfachungen sorgen, indem wir sicherstellen, dass die Mitgliedstaaten ihre technischen Untersuchungen für die Ummeldungen gegenseitig anerkennen. Stichwort Pickerl Überprüfung. Zweitens, dass eine Frist von drei Monaten für die erneute Zulassung eines Fahrzeuges überall einheitlich festgelegt wird. Drittens, dass Fahrzeugeigentümern die Online Zulassung ihrer Fahrzeuge erlaubt wird und dass die Gründe, die für eine Verweigerung der Zulassung sprechen, klar und taxativ aufgezählt sind, wie zum Beispiel das Nichtvorhandensein einer Haftpflichtversicherung. Wir haben mit dem Rat in einer sehr guten Form die sechs entscheidenden Kernelemente positiv abgeschlossen. Die Ummeldung eines Gebrauchtwagens wird nach diesen Verhandlungen künftig transparenter, leichter und schneller möglich sein. Leider gab es bis zur Stunde in zwei Bereichen noch keine wirklichen Fortschritte, weil es Bedenken des Rates gibt.

Dies kann aber frühestens im Sommer fertiggestellt werden, so dass wir die Trilogverhandlungen leider auf Eis legen mussten. Uns tut das leid.

Trotzdem wollen wir die Verhandlungserfolge festschreiben durch eine Abstimmung, weil es um spürbare Erleichterungen bei der grenzüberschreitenden Verbringung von Kfz geht.